Cetățenii au nevoie de creare de locuri de muncă și, de aceea, investițiile în domeniul protecției mediului pot fi considerate un motor de dezvoltare, iar foaia de parcurs pe care ați propus o și pe care o sprijinim reprezintă un răspuns în acest sens. Însă trebuie să ținem seama de faptul că eforturile statelor membre pentru tranziția către o economie cu emisii scăzute de carbon nu sunt similare, întrucât punctele de plecare sunt diferite și, implicit, eforturile de implementare sunt diferite. Salut planificarea bugetară a fondurilor europene, astfel încât să se asigure finanțarea proiectelor care conduc la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, dar care să permită, în același timp, și reducerea decalajelor în infrastructură între statele membre.